Chcel by som poukázať na jeden fakt, ktorý spája veterinárnu medicínu a humánnu medicínu. Všetky ostatné európske kongresy mikrobiológov, keď hovorili o rezistencii na antibiotiká u človeka, hovorili o tzv. meticilín rezistentnom zlatom stafylokokovi.

Jednoducho nezodpovedným používaním antibiotík vo veterinárnej medicíne. Do zvierat sa doslova pchajú tony antibiotík.

Chcem urgovať Komisiu, aby výskumy zo všetkých členských krajín urýchlene zozbierala, ale tiež aby podporila nový výskum takých antibiotík, ktoré by boli účinné u človeka a zachraňovali by životy.